Astfel se asigură mijloacele necesare de combatere a violenței sub cele mai diferite forme, atât în sfera privată, cât și în sfera publică.

El se încadrează într un parteneriat cu Austria, Marea Britanie, Cehia, Grecia și Slovenia.